Rómska otázka je interným problémom Európy, keď migráciu Rómov medzi členskými krajinami možno rátať nie v stotisícoch, ale v tisícoch.

Najmä v krajinách, kde počet rómskeho obyvateľstva je značný, je potrebné do riešenia zapojiť aj európske zdroje a európske know how.